Ich möchte an dieser Stelle vorschlagen, dass Sie auch innerhalb der Kommission Herrn Timmermans davon unterrichten, dass es für uns im Haus sehr wichtig ist, dass dieser Vorfall in dieser Debatte auch von seiner Seite besprochen werden kann.